Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Das zivilgesellschaftliche Forum leistet hierzu enorme Arbeit. Es ist im Moment eine der wenigen Ebenen, wo wir auch mit der belarussischen Opposition Kontakt haben und zusammenarbeiten. Darum meine eindringliche Bitte an Sie, Lady Ashton, und an Sie, Kommissar Füle Setzen Sie sich dafür ein, dass dieses Forum ein Sekretariat in Brüssel bekommt und die Arbeit damit verstärkt werden kann. Zurzeit geschieht alles ehrenamtlich, und die Akteure sind mit der Organisation überfordert. Das geht zulasten der Inhalte, bei denen wir vorankommen wollen.

Ich hoffe sehr, dass wir mit Nachdruck beim Warschauer Gipfeltreffen die Freilassung und Rehabilitierung aller politischen Gefangenen in Belarus fordern und verdeutlichen, dass alle weiteren Fragen davon abhängen. Künftig sollte auch Russland stärker in die Lösung dieser Probleme einbezogen werden.